Desde el punto de vista de la Comisión de Presupuestos, creo que es un gran éxito, porque el 40 de los fondos vendrá de dinero fresco, vendrá de los márgenes del presupuesto, con lo que no habrá que recortar ―como ocurría en el primer proyecto― ni el programa Galileo ni el programa Copérnico ni el Mecanismo Conectar Europa. Si Europa es mayor de edad tiene que saber defenderse a sí misma. El pasado fin de semana, Donald Trump, nuestro principal aliado, decía que Europa es tan mala como China, pero más pequeña haríamos muy mal dejando que nuestra seguridad dependiera exactamente de Donald Trump. Precisamente por eso —y sabiendo que la OTAN está ahí, y con todo el respeto, y sin perjuicio de la OTAN—, empecemos a imaginar que quizás, algún día, tengamos que defendernos solos.